að ég gæti svarað þeirri spurningu hvort við getum verið viss um það hvort þessar aðferðir sem verið er að beita núna virki og hvort við getum fullvissað okkur öll um að þessu stríði muni ljúka með sigri góðu kallanna svo maður sletti nú aðeins en það get ég að sjálfsögðu ekki varðandi aðferðafræðina sem þingmaðurinn háttvirti nefndi um að sprengja fyrst og koma svo lýðræðinu á fót vil ég nú minna háttvirtan þingmann á það að voru engir haukar að sprengja í afganistan heldur ef mig ekki misminnir voru það meira umræddir talibanar sem sáu um þær sprengingar til að

ég veit bara það að í þessu erfiða mál eins og víða annars staðar skiptir úthald máli umræðan í alþjóðasamfélaginu og umræðan innan eigum við að fara eða eigum við að vera þetta er dýrt þetta kostar mannslíf og auðvitað fyllist maður vonleysi þegar árangurinn lætur á sér standa en ég er alla vega þeirrar skoðunar að ég tel mikilvægt að halda þessu verkefni áfram og við verðum að sýna því stuðning vegna þess að markmiðið með þessu er mikilvægt ekki bara fyrir afganistan og þennan heimshluta heldur líka